2008. Selon le règlement du Parlement, dans les cas où la décharge n'est pas accordée, une proposition formelle de clôture des comptes est présentée lors d'une session ultérieure. La décision soumise au vote aujourd'hui est donc une mesure technique, destinée à clôturer l'exercice concerné et non un octroi de décharge.